Wel komt het resultaat als geheel te vaak neer op meer geld uitgeven, en dat terwijl de Raad in de ontwerpbegroting al minder rigoureus had besnoeid dan andere jaren.

Dit amendement voor het Europees Sociaal Fonds is met brede steun in de commissie aangenomen.